virðulegi forseti háttvirtur þingmaður jón bjarnason heldur áfram að klifa á því að það eigi að setja stofnanir á norðurlandi undir fsa þó að hann viti mætavel að það er ekki rétt hann sagði hér að nú væri kominn nýr tónn vegna þess að menn eru að tala um þjónustu hver þingmaðurinn á fætur öðrum er búinn að fara yfir hvað þjónustan hefur aukist á þessum átján mánuðum af hverju segir háttvirtur þingmaður ekki frá því hann veit

sinna við vitum að gangainnlagnir eru ekki lengur fréttaefni það heyrir sögunni til sem betur fer þetta heitir aukin þjónusta við vitum að í fyrrasumar var engin frétt nema ein þegar við kynntum sumarstarfsemina um sumarlokun á spítölum bara engin frétt þetta heitir aukin og betri þjónusta við vitum að við höfum náð gríðarlega góðum árangri við að taka niður biðlista eftir hjartaaðgerð það var mjög gaman að vera í heilbrigðisnefnd í morgun þar sem forstjórar landspítalans voru að fara yfir árangurinn tvö þúsund og átta aldrei fleiri fengið þjónustu aldrei og aldrei náðst betri árangur í rekstri spítalans stórkostlegur árangur það er fyrir neðan háttvirts þingmanns að fara ekki rétt með sem betur fer náði síðasta ríkisstjórn gríðarlega góðum árangri þegar kom að því að auka þjónustu fyrir fólkið ég ætla virðulegi forseti aðeins að fara yfir það sem ég komst ekki yfir áðan varðandi það sem hæstvirtur ráðherra vændi mig um í fyrsta lagi varðandi lyfin sem við náðum árangri í að lækka lyfjakostnaðinn um einn komma fimm milljarða á síðasta ári þá liggur alveg fyrir að það að fara úr dýrari lyfjum í ódýr er ekki gert á nokkrum dögum

varðandi þá sem voru átján ára og yngri að þeir fengju lægra verð og sömuleiðis kom minni smásöluálagning til framkvæmda fyrsta janúar minni heildsöluálagning til framkvæmda fyrsta febrúar það voru ekki verk hæstvirtur ráðherra það sama varðandi þunglyndis veiru og mígrenilyfin hins vegar í nýrri reglugerð þegar hann afnam þá reglugerð sem var til staðar kom sjúklingaskatturinn og það er alveg hárrétt og ég hef alltaf tekið það fram ef við förum síðan yfir

hins vegar er ekki rétt að stefnumótun hafi alltaf verið í gangi óháð ráðherrum hér nefndi hann ákveðinn góðan einstakling sem var ráðinn fyrir nokkrum mánuðum í ráðuneytið til að stýra stefnumótunarsíðu sem var sett á laggirnar eftir að sá sem hér stendur tók við fyrirkomulaginu var gjörbreytt í ráðuneytinu að vísu hefur alls kyns stefnumótun í gangi sem betur fer og margt af því sem er í gangi er afrakstur af löngu ferli varðandi breytingarnar á st jósefsspítala ég er nú búinn að segja það að á dauða mínum átti von en ekki því að vera skammaður fyrir að hafa ekki tekið á málum þar ég hef aðallega verið skammaður fyrir að hafa gert það þó að ég hafi ekki farið með þessar tölur nákvæmlega varðandi einstaklinga þessa sérfræðingar hef ég alltaf tekið fram að það var ekkert samræmi milli kjara sérfræðinga á st jósefsspítala og annars staðar það liggur alveg fyrir að þegar ég samdi við landspítalann að yfirtaka meltingardeildina þó að það væri undir forustu sérfræðinga st jósefsspítala er það tvö hundruð milljónum krónum ódýrara en að gera það eins og það er núna

yfirtaka heilbrigðisþjónustuna og gerði það í byrjun desember þar með talið í hafnarfirði það lá allt saman fyrir stóra spurningin er þessi þegar menn hætta hér við hætta við sameiningar og þá eru menn í raun og veru það er ekkert leyndarmál að þegar við fórum í þessa sameiningu úti á landi spöruðum við í stjórnunarkostnaði við spöruðum forstjórunum og öðrum stjórnendum það er það sem við vorum að gera til að vernda störf heilbrigðisstarfsfólksins það lá alveg fyrir og nú ætla menn ekki að fara þá leið hvert ætla menn að senda reikninginn það á að vernda forstjórann og stjórnendurna gott og vel það er bara stefna

stofnanir og ýmislegt annað sem snýr að faglegum þætti sem með því að hafa stærri og öflugri stofnanir þetta er nokkuð